Macron, vassal de Mme Merkel, a déjà fait une demi douzaine de discours sur les vertus de l'Europe fédéraliste et la Commission européenne a proposé, le 6 décembre dernier, son train de mesures sur l'approfondissement de l'UEM.

Kukies, deviendra le gendarme budgétaire de la zone euro. Gare aux États membres qui ne respecteraient pas la discipline budgétaire allemande de cette nouvelle BCE du budget, indépendante des gouvernements élus. Mme Merkel veut que le FME soit habilité à déclencher la restructuration automatique de la dette souveraine d'un État membre et que le FME ait plus de pouvoir de contrôle budgétaire de cet État. C'est donc la fin de l'indépendance financière et la mise sous tutelle potentielle d'une nation. Inutile de vous dire que je combattrai politiquement ce totalitarisme financier de l'Union européenne. Nous ferons en sorte en France que cette aggravation de la gouvernance économique de la zone euro ne voit jamais le jour. Non à l'austérité contre les Européens!